Aber Herr Liese hat zu Recht gesagt, dass man auch mal über die Ursachen nachdenken muss. Da fällt mir doch ein Unternehmen ein, das sich immer wieder hervortut Volkswagen. Darüber müssen wir heute mal kurz sprechen. Ich erinnere mich noch sehr gut, dass der Volkswagen Vorstand vor einigen Jahren einen Mitarbeiter von General Motors eingestellt hat, um an die Geheimnisse von General Motors heranzukommen. Er wurde dafür schwer bestraft. Gerhard Schröder hat als Aufsichtsratsvorsitzender von Volkswagen ein IG Metall Mitglied eingestellt und zum Vorstand gemacht. Dieses IG Metall Mitglied hat dann systematisch Betriebsräte bestochen, ihnen die Prostituierten bezahlt und schließlich sogar noch die Geliebte eines dieser Betriebsräte eingestellt. Vor einigen Wochen kam heraus, dass der Betriebsrat von Volkswagen ein extrem hohes Gehalt bekam, was den Verdacht nährte, dass es sich hier um Betrug handeln könnte. Man hat ihm inzwischen das Gehalt wieder gekürzt. Dann kam Diesel Gate es wurde darauf hingewiesen und schließlich jetzt dieses Affentheater. Man muss sich schämen. Was ist einer der Gründe für Volkswagen? Immer dann, wenn Politik und Wirtschaft zusammen sind, kungeln, dann kommt so was dabei raus. Es beginnt immer wieder mit Kungelei, es kommt dann zur Korruption und schließlich zur Verwahrlosung der Sitten. Es ist Zeit, dass bei Volkswagen aufgeräumt wird. Das Erste, was geschehen muss Das Unternehmen muss endgültig privatisiert werden.